Monsieur le Président, merci à chacune et chacun d'entre vous de ses questions, de ses interpellations, de ses critiques, aussi. J'écoute attentivement chacune et chacun d'entre vous sur ce sujet et cela nourrit d'ailleurs notre propre expertise et notre propre détermination. Quels sont les principaux points d'achoppement dans cette négociation qui est complexe? Il y en a cinq, Mesdames et Messieurs les députés.

Zwiefka a évoqué en tout premier certains pays considèrent que le traité ne garantit pas une protection suffisante des fichiers numériques dans les pays où le cadre juridique du droit d'auteur connaît certaines faiblesses.

Troisième point, l'Union européenne est attachée à la distribution des formats accessibles par les associations de malvoyants des pays concernés, pour des raisons d'efficacité et de sécurité juridique.

L'Union européenne considère que ce point va au delà de ce que doit être le champ du traité.

Pas de discrimination.

Pour nous, pour l'Union européenne, pour les États membres, cette possibilité serait un encouragement fort des éditeurs à développer spontanément, si je puis dire, leur offre locale dans un format accessible.

Pour l'Union européenne, Mesdames et Messieurs les députés, ce rôle d'intermédiaire des associations nationales serait une garantie d'une plus grande efficacité, sans constituer un obstacle bureaucratique.

Maštálka, tout à l'heure, et notre objectif, c'est bien l'efficacité. S'agissant de la distribution transfrontalière, on reproche quelquefois à la Commission de promouvoir la vérification préalable de la non disponibilité commerciale des formats accessibles et, en même temps, de préférer la transmission des formats d'association à association de malvoyants.

Si le traité établit, comme nous y travaillons, des conditions claires et simples, ces principes là ne devraient pas constituer des obstacles.

à propos de l'exportation et de l'importation des formats spéciaux. Notre objectif est simple permettre aux associations de malvoyants d'exporter et d'importer, sans l'autorisation des ayants droit, des formats adaptés à destination des personnes qui en ont besoin. S'agissant des conditions d'importation, le texte actuel devrait permettre un accord il est assez simple et ne suscite pas de polémique. S'agissant des conditions d'exportation, il y a encore des vues très divergentes sur ce point. Plusieurs options sont sur la table et il nous reste donc avec les États membres beaucoup de travail d'ici Marrakech. Mais nous avons toujours la même ambition, à savoir établir un cadre juridique solide, simple d'utilisation, pour les associations d'aveugles. Nous voulons, je le répète une troisième fois, éviter toute bureaucratie.

M. Sosa Wagner a évoqué la crainte d'une approche trop restrictive consistant à protéger les éditeurs des malvoyants, comme si les malvoyants pouvaient présenter un risque... Certainement

L'Union européenne soutient la mise en place de ce traité et de cette nouvelle exception ce que nous sommes en train de négocier, c'est une première, une exception obligatoire et harmonisée au niveau mondial. Il est donc parfaitement légitime que nous soyons attentifs à ce que la mise en place de cette exception offre toutes les garanties de sécurité juridique pour l'ensemble des parties concernées.

M. Becker et Mme Stihler ont évoqué la distribution directe des formats accessibles aux malvoyants individuels à l'étranger. La Commission n'est pas, en soi, opposée à cette distribution directe, mais les États membres ont une nette préférence pour un échange transfrontalier effectué par le double intermédiaire des associations d'aveugles. Dans cette hypothèse, les personnes malvoyantes recevraient les livres, qui proviennent de l'étranger à travers ou via leur propre association d'aveugles, dans leur propre pays. L'Union européenne soutient cette solution parce qu'il est plus facile pour une association d'identifier et de vérifier l'éligibilité des bénéficiaires dans son propre pays que dans un pays étranger et, donc, de ce point de vue, l'application du traité serait plus simple et plus sûre. Je reviens à présent sur la question de la non discrimination, que beaucoup ont évoquée, dont Mme Castex

Quelles sont les lignes rouges de la position de l'Union européenne? Les négociations sont en

rouges. Nous voulons un traité ciblé, qui vise la résolution effective des difficultés rencontrées par les malvoyants. Voilà ce qui m'intéresse qu'il y ait un résultat concret, pratique, quotidien, j'allais dire citoyen, pour les malvoyants, et notre objectif est de rétablir l'égalité de traitement des malvoyants par rapport au reste des citoyens. Il n'y a pas de raison d'introduire d'autres exceptions que celles qui sont nécessaires pour répondre à cette exigence. Finalement, nous travaillons je me permets de le dire dans le cadre d'un mandat qui nous est donné par les États membres.

mandat. C'est au Conseil de répondre à cette question. À ma connaissance, le Conseil a décidé de permettre l'accès du Parlement à ce document, sans toutefois, pour des raisons liées à la confidentialité des négociations, que celui ci soit, pour l'instant, divulgué au public. Je n'ai pas de problème avec cet objectif de transparence. Enfin, je reviens un instant sur le point évoqué par Mme Lichtenberger concernant les protections technologiques.

Je rappellerai que certaines associations de malvoyants, au Brésil, par exemple, ont elles mêmes recours à des mesures de protection. Voilà pourquoi nous sommes, si j'entre un instant dans le détail, favorables à la proposition dite variante B, qui garantit que ces protections technologiques ne feront pas obstacle aux objectifs poursuivis par

mieux. Dans une négociation complexe avec beaucoup de partenaires dans le monde, nous sommes sous mandat des États membres, et je dois faire attention, évidemment, avec mes services, à préserver la confiance liée à ce mandat. Nous travaillons en concertation avec les associations de malvoyants et voilà aussi pourquoi, quelles que soient les attentes, les interpellations ou les critiques que je reçois, avec beaucoup d'objectivité et de lucidité, je trouve très important que le Parlement confirme, devant la présidence irlandaise, qui répercutera cela aux États membres, qu'il y a une vraie détermination, que je comprends et que je partage, au Parlement, à aboutir à un succès à